Pane předsedající, já jsem ve své krátké řeči chtěl vystoupit k tématu, který se týká jednotného digitálního trhu. Chtěl jsem využít, že zde sedí paní komisařka, kdy tato agenda částečně v některých právních aspektech spadá i do jejího portfolia. Já jsem v České republice vedl několik jednání s různými podnikatelskými skupinami a byl na různých konferencích a mile mě překvapilo, jak toto téma je živě vnímáno českými podnikateli. Pro úplnost dodávám alespoň jeden statistický údaj.

Chtěl jsem tedy využít této krátké řeči k výzvě vůči Evropské komisi, aby urychlila přípravu, zvláště právní roviny, kupní smlouvy na internetu a převozu zboží po Evropě, aby podnikatelé mohli zefektivnit svoje podnikání a své zisky.